Monsieur le Président, l'article 13 de l'accord de Cotonou n'a pas été révisé depuis 2000. Il touche à un sujet sensible le dialogue entre l'Union européenne et les pays ACP sur l'immigration, le traitement équitable des immigrés, les principes de non refoulement, les causes profondes de l'immigration et, enfin, la lutte contre l'immigration illégale et la réadmission, et c'est sur ces deux aspects là que

L'absence cruelle d'une politique d'immigration commune, à la hauteur des valeurs dont se réclame l'Europe, risque de renforcer, dans la révision projetée de l'article 13, le versant répressif et la chasse aux clandestins. Le tragique exemple de l'accord bilatéral entre l'Italie et la Libye, qui a conduit à des situations humanitaires intolérables, ne semble pas avoir découragé le zèle de ceux qui veulent durcir l'article 13 pour renforcer le volet de lutte contre l'immigration illégale. Et, dans certains pays je pense à la Calabre la chasse aux clandestins est désormais ouverte et sans ménagement. Au lieu d'aller dans le sens des peurs suscitées par la crise actuelle, nous devons rappeler la synergie qu'il faut établir entre immigration et développement.

C'est donc sur l'immigration légale et sur la mobilité qu'il faudrait se concentrer. Ce sont les seuls garde fous face au climat détestable qui s'installe subrepticement dans nos propres pays.